Ensemble, nous avons fait c'est sans doute dû à un contexte, mais c'est aussi dû à une volonté plus en trois ans que dans les vingt années précédentes sur ce front, grâce aux journalistes à qui je rends hommage grâce aux lanceurs d'alerte dont je reconnais le rôle grâce au Parlement, grâce à votre travail, et j'espère aussi un peu grâce à la Commission. Quelles sont les réussites que nous avons déjà engrangées depuis trois ans? Ne les négligeons pas, ne faisons pas, à chaque fois, comme si nous partions d'une espèce de table rase, car cela a un côté un peu décourageant.

Les deux directives de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales qui vont, petit à petit, prohiber toute une série de mécanismes répréhensibles, dont certains c'est un peu une illusion d'optique appartiennent déjà au passé, alors que leurs effets sont révélés. Je salue l'adoption au Conseil, la semaine dernière, de la proposition sur la TVA pour le commerce en ligne, qui va aussi réduire la fraude.

On avance, parfois à grand pas, parfois à plus petits pas, mais on avance.

Il faut continuer, il faut aller plus loin, il faut ne jamais relâcher la pression, il faut continuer à alimenter en propositions. Vous savez que, pour ma part, je ne lâcherai pas le morceau et que la Commission sera active sur ce front jusqu'au dernier jour de son mandat, je vous l'assure.

Je le dis clairement, il ne faut pas que nous attendions le prochain scandale pour agir. La Commission prend ses responsabilités. Nous avons, dans ce sens là, relancé le projet d'assiette fiscale européenne pour l'impôt sur les sociétés. Je dis ici que cette réforme, qui n'est pas qu'une réforme de lutte contre la fraude, qui est la définition de la fiscalité des entreprises pour le 21e siècle, est la mère de toutes les réformes. Je ne pourrai pas terminer ce mandat satisfait de mon action comme commissaire à la fiscalité si nous n'y parvenons pas.

La Commission va aussi faire des propositions pour une taxation plus juste des entreprises numériques qui, par leur nature même et par l'archaïsme de nos systèmes fiscaux, échappent largement à l'imposition des sociétés. Il n'est pas acceptable que le taux d'imposition effectif des entreprises numériques soit plus de deux fois moins élevé que celui appliqué aux entreprises traditionnelles. Il y a là quelque chose qui est une distorsion. Préparer l'avenir, c'est aussi adapter notre système fiscal pour l'adapter à ces nouvelles réalités. Je voulais vous assurer de la volonté de la Commission d'avancer dans ce sens là. Je voudrais réagir à quelques unes des très nombreuses questions soulevées par les députés.

Je veux, là dessus, être sans ambiguïté cette liste noire n'est pas la liste de la Commission, c'est celle des États membres, c'est celle du Conseil. Les États membres et le Conseil ont choisi une modalité qui est de passer par le code de conduite, d'avoir un mode d'élaboration intergouvernementale. Eh bien, c'est leur responsabilité et ce sont les ministres des finances qui doivent la justifier. Je vois mon nom, à chaque fois, ce serait la liste Moscovici.

Ce que j'ai proposé, c'est qu'il y ait une liste, mais c'est le Conseil qui a fait sa liste, avec ses forces et ses faiblesses. Cela étant dit, je veux quand même dire une chose à ce Parlement que je connais bien, j'en ai été membre parfois, le mieux est l'ennemi du bien. Cette liste, incontestablement, est un progrès, d'abord parce qu'elle existe c'est la première dans l'histoire de l'Union européenne ensuite, parce que le processus de screening de dialogue avec les États membres a été mené de manière sérieuse

Ce qui est important pour moi, c'est cela, c'est que le processus même de listage, de listing a conduit beaucoup de pays à prendre des engagements. Alors je le dis de cette façon là, je pense que discréditer cette liste, la considérer comme anodine, comme nulle et non avenue, comme inutile, cela n'est pas un bon procédé. Si on fait ainsi, on va décourager cette bonne volonté encore incomplète, alors qu'il faut, au contraire, aller plus loin. Oui, cette liste est un progrès, un progrès limité, un progrès incomplet, mais un progrès incontestable. Comment faire en sorte de le compléter? D'abord, être extrêmement sérieux sur les engagements. C'est le cœur pour moi. Deuxièmement, demander avec force au États membres de mettre en place des sanctions, et des sanctions réelles, et puis être capable d'ouvrir un processus. Ce n'est pas une photo, ce n'est pas un quitus.

Alors, il y a une grande question qui est posée, j'ai vu qu'il y avait un amendement qui avait été déposé, sur lequel je me garderai de me prononcer, de savoir s'il y a ou pas des paradis fiscaux dans l'Union européenne. Si on regarde les critères qui ont été pris au départ, si on fait une analyse systémique, si on se compare à d'autres, je pense que ce point est contestable. Je l'ai dit. Par ailleurs, je pense, là encore, que mettre tel ou tel pays sur la liste des paradis fiscaux, ce serait un peu les décourager ou les inciter à ne pas poursuivre des efforts qu'ils ont déjà faits, et je ne veux pas les nommer, mais l'échange automatique d'informations, cela existe, l'application de BEPS, cela existe.

Cela dit, il y a de très graves problèmes et de très graves manquements dans un certain nombre de pays de l'Union européenne, et si le Parlement estime que cela justifie de les inscrire en tant que paradis fiscaux, c'est votre droit de le faire.

C'est le fait que certains de ces systèmes fiscaux sont favorables, c'est vrai, à des pratiques que nous condamnons. L'agenda de la transparence fiscale se construit et se met aussi en place au sein de l'Union européenne.

Là, j'incite les parlementaires, mais aussi les citoyens, à demander des comptes à leurs gouvernements, à dénoncer ceux qui refusent d'avancer sur le chemin de la transparence. C'est vrai qu'il reste encore des différences marquées, des prudences, et que, quand le feu des médias retombe, quand il n'y a plus de scandale, je vois revenir moi même cette sorte de nature humaine et politique qui fait que, tout à coup, le naturel revient au galop et la timidité s'impose à nouveau. Je continuerai, pour ma part, à appeler les États membres à travailler à la modification de leurs règles fiscales, celles qui restent favorables à la planification et à l'optimisation fiscale agressive, à adopter de vraies sanctions je crois vraiment que cela doit être une conclusion très opérationnelle pour tous nos travaux et je souhaite aussi

Vous allez voter demain les amendements et le rapport final de votre commission et, dans le rôle qui est le mien, je vous invite à maintenir le plus haut niveau d'ambition. La Commission a déjà répondu et continuera à répondre présent, à répondre à vos appels et je ne ménagerai pas vos efforts. Je vous le redis ensemble, ne baissons pas la garde contre l'évasion et l'opacité fiscales. Nous avons déjà remporté des batailles.